Qu'est ce qu'on peut faire de plus?

Nous travaillons aussi avec le groupe de coordination pour le gaz groupe qui inclut les États membres ainsi que l'industrie sur le stockage du gaz. Nous continuons à travailler avec les institutions financières internationales sur la réforme et la modernisation du secteur du gaz en Ukraine. Mais, comme vous l'avez dit, la situation intérieure en Ukraine n'est pas facile. En tout cas, je serai à Kiev la semaine prochaine, avec le président du Conseil, M.